interprétatif avec toutes les autres parties à l'accord, à savoir les Américains, les Australiens, les Sud Coréens. Tout cela nous aurait permis d'y voir plus clair dans l'interprétation des notions qui font l'objet de cet accord.